Si je pose la question, c'est parce que je pense que son plus fidèle conseiller semble être son poste de télévision et son plus proche porte parole, c'est son compte Twitter. Quand on partage ensemble plus de deux siècles d'histoire, le président des États Unis n'utilise pas Twitter pour annoncer des mesures si graves pour l'économie. Quand on mène ensemble des combats avec des objectifs communs, il doit rassembler et ne pas tordre le bras de ses alliés.

On peut monter sur nos grands chevaux, demander la guerre commerciale ou négocier, c'est dans tous les cas jouer un jeu stupide qui fait courir un grand risque à de nombreux secteurs. Après avoir fait la course à celui qui a le plus gros bouton nucléaire, Donald Trump joue à celui qui a les plus gros droits de douane. Entre cela, la concurrence déloyale et la mondialisation sans règles, l'Europe doit compter sur elle même et, surtout, s'assumer. En tout cas, on peut concéder à Donald Trump une chose il fait des miracles. Un peu comme Moïse, il écarte tout sur son chemin, à la fois ses conseillers et, malheureusement, même le bon sens.